Dnešná diskusia o Barme je príležitosťou k oceneniu Aung San Suu Kyi a Národnej ligy pre demokraciu, ale aj obyvateľov Barmy, ktorí v aprílových doplňujúcich voľbách odovzdali svoj hlas kandidátom NLD. Ich víťazstvo je pozitívnym signálom, ktorý ukázal podporu obyvateľstva prodemokratickým silám a dal nádej na ďalšie reformy. Faktom však zostáva, že v Barme má stále dominantný vplyv vojenská chunta, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám po voľbách v roku 2015, bude opozícia stále ohraničená ústavou zaručujúcou dominanciu armády.

Bude preto treba sledovať, či a ako budú nasledovať ďalšie reformy.

Myslím si, že obyvatelia Barmy si zaslúžia našu podporu. Reformy, ktoré táto krajina bezodkladne potrebuje, nie sú možné pri nefunkčnom hospodárstve. Vzhľadom na situáciu by sa však sankcie mali odstraňovať len postupne. Najskôr tie, ktoré postihujú najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Zároveň treba, aby Únia udržiavala tlak na vojenskú chuntu a podporovala reformné tendencie.

Čaká ju však dlhá, náročná cesta v ďalšom boji za demokraciu v Barme.